Monsieur le Président, chers collègues, à propos de la dix huitième conférence pour le climat à Doha, j'aurais aimé vous dire qu'une nouvelle étape a été franchie.

Et si on attendait peu de choses de ce sommet au Qatar, il n'y a pas eu de surprise. Qualifié d'étape de consolidation par les principaux négociateurs, Doha est, et restera, l'une des plus mauvaises cotes de l'histoire de la diplomatie climatique avec un accord qui n'est pas à la hauteur de l'urgence. Ce sommet n'était pas une conférence sur l'environnement, peut être un symposium de l'abc d'un commerce équitable au nom de l'industrie et des États pétroliers et gaziers. C'était tout sauf une conférence pour lutter contre le dérèglement climatique. Le seul accord qui ressort de Doha est celui de ne rien décider avant 2015, de ne rien engager avant 2020. La seconde période d'engagement du protocole de Kyoto est une bonne nouvelle, mais elle ne suffira pas à nous maintenir en dessous de

Si nous voulons être à la hauteur de cette distinction, il est temps de commencer le processus de paix avec notre environnement. J'invite l'Union et ses États membres à retrouver un peu d'ambition.